Frau Präsidentin! Eine alte Forderung von all denjenigen, die vieles hier als zu bürokratisch empfinden, als zu zentralistisch, war doch immer Europa muss man spüren können. Ich finde, genau durch das, was wir hier jetzt gemeinsam beschließen, gehen wir ein Stück in einen europäischen Frühling! Es wird wärmer, man geht gern hinaus und man trifft sich mit anderen. Ich komme aus einer Gegend, in der wir als unmittelbare Nachbarn die Schweiz und Deutschland haben.

114. Das sind so die Kleinigkeiten, die aber dann die Leute zu Recht empören, die sagen Jetzt haben wir etwas Gemeinsames, und ich spüre es nicht. Jetzt kann man das spüren, es kostet jetzt auch nichts mehr. Faktor zwei Sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen haben im Ausland immer wieder Geschäfte getätigt. Österreicher man glaubt es nicht auch in Deutschland oder in der Tschechischen Republik, oder dann im sich erweiternden Europa eben woanders. Und die Überweisungskosten waren nicht unerheblich.

Es ist gut, dass wir das jetzt bekommen, was wir bekommen. Es ist aber natürlich auch richtig, dass man sich das viel früher gewünscht hätte.

Insofern wiederhole ich Ich freue mich, wenn wir mehr solche Initiativen in Richtung eines solchen europäischen Frühlings setzen!